Tuniský ľud ako jeden z lídrov arabskej jari dokázal zmiesť režim bin Allího a vybojovať si právo na lepší život. S odchodom režimu sa však nevymenili ľudia v polícii či justícii, ktorí vykonávajú svoju prácu tak, ako boli naučení za predchádzajúceho režimu.

Budovanie novej, dúfame, že slušnejšej a lepšej spoločnosti v Tunisku bude iste ešte nejaký čas trvať. Nová administratíva bude musieť svoje poriadkové a justičné orgány prebudovať a preškoliť tak, aby ich tuniské obyvateľstvo už nevnímalo ako represívne zložky kruto potláčajúce slobodu, ale ako štátne zložky chrániace ich pokojný život. Popri oprávnenej kritike takýchto zlyhaní, ako predviedla tuniská polícia v novembri pri zákroku proti marockým fanúšikom, by sme novému štátu mohli pomôcť aj tak, že budeme pomáhať školiť policajných dôstojníkov, aby v budúcnosti takéto zákroky nedopustili.